Herr Präsident, Frau Mogherini! Sie haben die Befriedung der Konflikte in Nordafrika und dem Nahen Osten zu Recht zur wichtigsten Aufgabe der europäischen Außenpolitik erklärt. So, wie Sie sagten, dass die Lösung für Libyen eine politisch libysche sein muss, muss die Lösung des Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Autonomiebehörde eine jüdisch palästinensische Lösung sein. Die Zweistaatenlösung bleibt der gerechte Ausweg für beide Konfliktparteien.

Ja, ein symbolischer Moment. Doch auch das Unausgesprochene machte offensichtlich, dass die französische Friedensinitiative immer noch ein ganz bescheidener Anfang ist. Die Schaffung von Verhandlungsräumen durch die EU ist ein Baustein, um zum Beispiel die Siedlungspolitik Israels oder die Gewalt junger Palästinenser zu stoppen.